Domnule președinte, salut propunerile Comisiei Europene pentru finalizarea uniunii economice și monetare.

Și aceste state membre, în momentul în care au aderat la Uniunea Europeană, și au luat angajamentul că vor îndeplini toate condițiile pentru a putea adera la euro.